Por eso, es siempre una prioridad para este Parlamento. Mi colega, el señor Dantin, portavoz del Grupo PPE en este informe no puede estar hoy aquí y yo, en su nombre, voy a mencionar las prioridades para nuestro Grupo político. En primer lugar, la protección de la biodiversidad y de las zonas protegidas.

En segundo lugar, el apoyo a los agricultores para que adopten prácticas agrícolas cada vez más sostenibles. En tercer lugar, el apoyo de las regiones ultraperiféricas en el Programa LIFE dado el gran valor de la biodiversidad en estas regiones, el Programa debe incluirlas de forma expresa. Y, por último, la simplificación administrativa.